Aceasta este abordarea ce consider că trebuie să stea la baza acestei strategii. Este important ca, în noul cadru european, să continuăm direcțiile de dezvoltare și obiectivele stabilite deja, care trebuie urmate în vederea unor rezultate concrete și pentru a realiza un impact pozitiv. Mă refer aici, în mod concret, la investițiile în infrastructura de orice fel, pentru a deveni mult mai competitivi din punct de vedere economic. Este nevoie de continuarea politicii de coeziune economică, socială și teritorială, astfel încât să fie reduse diferențele între regiuni și să fie obținută baza pentru o dezvoltare economică echilibrată, așa cum stipulează și Tratatul de la Lisabona. Europa 2020 trebuie să fie Europa acțiunii globale ce se poate realiza dacă, în interiorul Uniunii Europene, există un nivel comun de dezvoltare ce crește capacitatea de reacție la provocările globale din partea actorilor locali și regionali. Europa 2020 este Europa în care regiunile se dezvoltă în funcție de potențialul specific al regiunilor și folosesc dimensiunea regională a cercetării, dezvoltării și inovării pentru dezvoltarea economică și creșterea numărului de locuri de muncă.